Nasze prace w ciągu ostatnich miesięcy skupiały się na tym, aby służba ta miała właściwą podstawę prawną i stosowne instrumenty do przyszłego skutecznego działania.

Doszliśmy z Radą i Komisją do porozumienia w wielu kwestiach i mam nadzieję, że wypracowane kompromisy dadzą pozytywny końcowy rezultat. Komisja Prawna miała za zadanie zaproponować takie zmiany w regulaminie pracowniczym, które będą przystawać do potrzeb nowej służby przy jednoczesnym zagwarantowaniu jej niezależności i wysokiego poziomu merytorycznego. Myślę, że poprawki przegłosowane wczoraj podczas wieczornego posiedzenia Komisji Prawnej dają takie gwarancje, choć osobiście nie do końca mnie one satysfakcjonują, w szczególności w jednej kwestii.

Unijna dyplomacja ma być europejska i prawdą jest, że obywatelstwo jej pracowników nie powinno odgrywać szczególnej roli. Jednakże to skąd pochodzimy, jakie są nasze korzenie, kształtuje nasz światopogląd, co wpływa w znaczący sposób na postrzeganie otaczającego nas świata.

Jeśli Europa ma być zjednoczona w różnorodności, trzeba dać jej szansę, aby ta różnorodność została w należyty sposób zachowana i odzwierciedlona. I tego właśnie dotyczyły nasze dyskusje o równowadze geograficznej, a nie, jak niektórzy mylnie sądzą i błędnie interpretują, zapewnienia sztywnych kwot dla państw członkowskich.